Die steigende Marktmacht der Onlineplattformen ist allerdings auch mit einer Abschwächung der Rechte der gewerblichen Nutzer gegenüber den Plattformen verbunden. Die vorliegende Verordnung bringt Fairness in die Plattformwirtschaft über Transparenzanforderungen, über ein Verbot unlauterer Handelspraktiken, über angemessene Beschwerdemechanismen mittels effektiver Rechtsdurchsetzung. Und durch die spezielle Beobachtungsstelle für Onlineplattformen wird auch die Überwachung eine wirksamere sein. Ich denke, das ist eine gute Sache für die kleinen und mittleren Unternehmen und für die Verbraucher und Verbraucherinnen.